virðulegi forseti hér hafa skýrt komið fram þau góðu verk sem ríkisstjórnin hefur staðið fyrir á þessum hundrað dögum frá bankahruninu og þeim hefur ágætlega verið lýst af hæstvirtum forsætisráðherra og hæstvirtur iðnaðarráðherra og öðrum talsmönnum stjórnarflokkanna hér í þessari umræðu það var gripið til aðgerða til að tryggja að unnið væri að brýnustu verkefnunum það var gripið til nauðsynlegra aðgerða til þess að milda verstu áhrifin af hruninu á heimilin í landinu og fyrirtæki í landinu og það var lagður grunnur undir efnahagslega endurreisn með áætlun sem unnin var í samvinnu við alþjóðagjaldeyrissjóðinn jafnframt var gripið til metnaðarfullra aðgerða og bæta aðstöðu fyrir nýsköpun og sprotafyrirtæki þannig að grunnur var lagður og stórfelldu tjóni var forðað það er hrósvert og það er þakkarvert en í þessum styrkleika ríkisstjórnarinnar kristallast líka veikleikar ríkisstjórnarinnar við getum ekki litið framhjá þeim veikleika þjóðin skynjar hann og við skynjum hann öll við tölum ekki nógu skýrt það er ekki talað með nógu skýrum hætti við fólk og upplifun þjóðarinnar er sú að hún sé ekki virt viðlits það er ekkert skynsamlegt eða eðlilegt við það að flytja hér ræður um það að vissulega sé þetta dýfa en við sjáum fyrir endann á henni í lok næsta árs því þjóðin stendur frammi fyrir erfiðum ákvörðunum og við stöndum öll frammi fyrir erfiðum ákvörðunum og við eigum ekkert að draga úr því og við eigum að virða fólk þess að segja hreint út við hverju er að búast

þær skuldir sem ríkissjóður þarf að bera eru ekki slíkar að þær eigi að vera ofviða okkur og framtíðarhorfurnar eru vissulega góðar vegna þess að útflutningstekjustaða okkar góð til lengri tíma litið en þetta verður samt sem áður erfitt þetta verður erfitt og það mun taka í þess vegna skiptir svo miklu máli á svona örlagastundu að tala skýrt framtíðarríkisstjórn sem horfir til framtíðar verður að vera tilbúin að gera tvennt af mikilli hörku og einurð í fyrsta lagi að gera uppskurð í stjórnkerfi landsins stéttbandalaga sem hefur skilað okkur engu sem hefur skilað okkur óhæfu stjórnkerfi sem ekki hefur reynst fært um það að vara við að vera forspátt að vinna trúverðugan stefnugrunn undir ákvarðanir sem síðan hafa verið teknar við þurfum opnara stjórnkerfi við þurfum betra stjórnkerfi við þurfum stjórnkerfi sem vinnur þvert á ráðuneyti en ekki stjórnkerfi sem er varið af varðhundum óbreytts ástands þar sem hver ver sinn póst við þurfum líka að leggja grunn fyrir efnahagslega endurreisn og efnahagsleg endurreisn hún verður ekki nema við komum íslensku efnahagslífi í samband við önnur ríki íslenskir bankar fá ekki lánað fyrir greiðslu í útlöndum í dag íslenska ríkið getur ekki leitað lánafyrirgreiðslu á erlendum mörkuðum í dag íslensku atvinnulífi mun blæða út ef við tökum ekki nauðsynlegar ákvarðanir sem fyrst í gjaldeyrismálum þjóðarinnar þeir stjórnmálamenn sem gæla við þá hugmynd að ýta þessum brýnu verkefnum á undan sér út þetta ár snuddast í þeim svona á milli kaffitíma það eru menn sem eru að ógna brýnustu hagsmunum þjóðarinnar við megum engan tíma missa að leggja inn aðildarumsókn að evrópusambandinu það er grundvallaratriði til þess að hefja hér endurreisn íslensks atvinnulífs til þess að tryggja hér fjárflæði til bankanna og til að skapa einhverjar vonir til þess að íslenska krónan geti losnað við þau hörmulegu gjaldeyrishöft sem við þurfum að búa við í dag og þeir stjórnmálamenn sem ásökuðu okkur sem vöruðum við veikleika íslensks gjaldmiðils á síðustu árum og ásökuðu okkur um ábyrgðarleysi og að horfa ekki að brýnustu úrlausnarefni efnahagslífsins þeir bera þunga ábyrgð öllum hagspekingum ber saman um að það eina sem við hefðum mögulega getað gert til að afstýra hruni síðasta árið hefði verið að leggja inn aðildarumsókn að evrópusambandinu virðulegi forseti framtíðarríkisstjórn verður að hafa framtíðarsýn hún verður að tala skýrt hún verður að virða fólkið í landinu hlusta á það og vinna með því